Hvala za besedo, gospod, podpredsednik! Spoštovani zbor! Postopek sprejemanja državnega prostorskega načrta za državno cesto Cerkno-Hotavlje, se je začel že leta dva tisoč šest. Predlog najustreznejše variante cestne povezave med Cerknom in Hotavljami, Sever dva, je bil obravnavan in potrjen na Vladi Republike Slovenije junija dva tisoč deset. Žal pa se občina Gorenja vas - Poljane s to traso ni strinjala. Junija dva tisoč enajst je bil izveden terenski ogled, septembra istega leta pa je o tem razpravljal tudi državnozborski, Odbor za promet. Žal vsi ti sestanki niso pospešili priprave državnega prostorskega načrta. Celo več, tik pred koncem vlade Janeza Janše je bil postopek na petinpetdeseti seji Vlade Republike Slovenije devetnajstega marca dva tisoč trinajst presenetljivo ustavljen. Iz, skromne obrazložitve je bilo razvidno, da naj bi se vlada za to odločila zaradi visoke investicijske vrednosti, slabe prometno-ekonomske sprejemljivosti, predlagane variante ter predvsem zaradi nasprotovanja občine Gorenja vas - Poljane. Bolj kot strokovni so tej odločitvi botrovali politični argumenti, zato sem konec aprila dva tisoč trinajst v parlamentarno proceduro vložil poslansko pobudo novi vladi, ki ste jo takrat vodila, da nadaljuje z optimizacijo variante sever ena in sever dva oziroma nove cestne povezave med Cerknim in Hotavljami, in res, po začasni prekinitvi projekta se je avgusta istega leta z novim sklepom vlade začela ponovna študija variant z namenom posodobitve cestne povezave med Posočjem in Gorenjsko oziroma osrednjo Slovenijo kot enim izmed ključnih projektov na trasi četrte razvojne osi. V odgovoru Vlade Republike Slovenije na moje poslansko vprašanje enajstega septembra dva tisoč osemnajst je bilo rečeno, da bodo izbrano traso konec tega leta predstavili tudi občinama, Cerkno in Gorenja vas. Sprašujem vas, ali lahko, predstavite, gospa ministrica, kako potekajo priprave in umeščanje nove cestne povezave med Cerknim in Hotavljami ter terminski načrt za njeno izgradnjo. Prav tako me zanima ali, ste novo, traso občinam tudi že predstavili. Ministrici magistrici Alenki Bratušek se za, njen odgovor že vnaprej najlepše zahvaljujem. Hvala lepa.